Les manifestations ont été sévèrement réprimées, et parmi elles, celles qui traduisaient le mécontentement et la détresse des travailleurs du textile. Les conditions de travail de ces ouvriers se sont détériorées ces dernières années sous la pression des grandes marques européennes dont ils sont les sous traitants. Une de ces manifestations s'est terminée dans le sang puisque les forces armées n'ont pas hésité à tirer à balles réelles. Il y a là un problème politique mais il y a aussi, comme Madame Sargentini l'a dit, un problème de notre responsabilité, à nous, Européens, qui continuons à faire commerce de la misère des travailleurs du tiers monde. Nous appelons le Cambodge à la fois à lancer un plan comme cela a été fait au Bangladesh qui préserve les droits des travailleurs et qui intervienne en relation avec l'Organisation internationale du travail, mais nous l'appelons aussi à entamer des réformes démocratiques et socio économiques qui seules permettraient de restaurer la stabilité du pays.